hæstvirtur forseti ég ætlaði í lokin að nota tækifærið og þakka fyrir þessa umræðu í heild sinni hún hefði að vísu mátt vera málefnalegri í lokin að mínu mati það er einmitt mjög brýnt

og komi með gagnlegar ábendingar og athugasemdir í því sambandi það verður svo auðvitað að undirstrika það hér

um þetta er skýrt kveðið á í lögum og fullyrðingum um að það sé einhverjum vafa undirorpið

það er einmitt hlutverk okkar alþingismanna

að fjalla sérstaklega um skýrslu og ábendingar ríkisendurskoðunar

á blaðsíðu fimm um þá hvatningu sem þar kemur fram til stjórnmálamanna um að hafa forustu um innleiðingu nýrra vinnubragða í opinberri þjónustu það var góð ábending ég tel það þess vegna fagnaðarefni

fjallaði ásamt ríkisendurskoðanda um ársskýrslu hans fyrir árið tvö þúsund og fimm á fundi í morgun ég sé því heldur ekkert til fyrirstöðu að fjallað sé um einstakar skýrslur

innan þingsins það hefur verið gert að og ég tel það vera mjög mikilvægt og ég fagna orðum háttvirts formanns fjárlaganefndar í því sambandi ég er sammála því að skýrsla ríkisendurskoðunar eigi að fara í fastan farveg í þinginu ég hef áður lýst þeirri skoðun minni og beitti mér raunar fyrir því að þessi skýrsla sem nú er hér til umræðu var einmitt rædd á fundi fjárlaganefndar í morgun og ég vil líka vitna til þess sem ég sagði í ræðu minni fyrr í dag

í þessu sambandi vil ég geta þess að ég mun kanna það hvort ekki sé unnt við þá vinnu sem nú er í gangi við endurskoðun þingskapa að taka upp í þau ákvæði um meðferð þessara skýrslna þannig að tryggt sé að fjárlaganefnd og allsherjarnefnd fjalli um efni þeirra áður en umræða um skýrslurnar fer fram á alþingi enn fremur vil ég taka það skýrt fram

og ég get nefnt það sem dæmi að þeir koma ávallt með sínu starfsliði á suma fundi forsætisnefndar og fjalla þar um málefni þeirra stofnana og ýmis álitaefni

að þessi störf þessar stofnanir séu afar mikilvægar

ítreka þakkir mínar til ríkisendurskoðunar og þakka öllu starfsfólki þar fyrir þeirra vinnu og þessa vönduðu skýrslu sem við ræðum um í dag